Er komt een permanent steunfonds voor de euro, een fonds dat landen gaat financieren die hun staatskas hebben geplunderd, een fonds dat de risico's afwentelt op de landen die hun zaakjes wel op orde hebben. De meeste economen zijn het met ons eens dit fonds gaat de euro niet redden, net zomin als de afspraken van het groei en stabiliteitspact dat konden. Het is een boterzacht akkoord dat de zwakke en frauderende landen beloont met zachte leningen. Waar gaat dat geld vandaan komen?

Op papier gaan alle landen meedoen met dat fonds, inclusief Ierland, Griekenland en Portugal.

Nederlandse burgers gaan de rekening betalen van zwakke lidstaten als Griekenland en Portugal uw land, mijnheer Barroso en dat is, Voorzitter, onaanvaardbaar. Dat is geen solidariteit, maar het belonen van het slecht gedrag van een aantal zwakke lidstaten op kosten van hardwerkende Nederlanders, Duitsers en Belgen. De euro kan zo niet gered worden. In plaats hiervan zullen wij die landen eruit moeten zetten.